Señor Presidente, los recientes acontecimientos de Túnez deberían invitarnos a reflexionar con sentido de la responsabilidad sobre, al menos, dos aspectos. En primer lugar, sobre el hecho de si las políticas de apoyo al en países ayunos de libertades democráticas contribuye realmente a la estabilidad, en este caso, en nuestro entorno más próximo. Y en segundo lugar, señor Presidente, sobre el hecho relativo a si la desaparición de la escena política del señor Ben Ali es una condición suficiente para garantizar el alumbramiento de una verdadera transición democrática. Desde mi punto de vista, señor Presidente, la respuesta a estas dos preguntas es negativa. Por eso, señor Füle, se impone una profunda reflexión acerca de por qué la política de vecindad, en el espíritu del Proceso de Barcelona, no ha producido los efectos de democratización que estaban previstos y cómo podríamos o deberíamos corregir el tiro. En segundo lugar, la experiencia nos demuestra ―y hay muchos casos― que, cuando se produce un vacío de poder, los partidos más radicalizados, más extremistas, sustituyen el proceso, lo secuestran y quieren dar al traste con él. Señor Presidente, solamente en defensa de la libertad, el extremismo no es un vicio solamente en defensa de la justicia, la moderación no es una virtud. Por ese imperativo ético, la Unión Europea tiene que movilizar todos sus esfuerzos para contribuir a que este proceso no descarrile. Celebro la declaración del señor Füle en el sentido de prestar asistencia electoral a Túnez, pero creo que es más importante todavía dar un paso más y acompañarlo con una misión de observación electoral de la Unión Europea. Y no solamente por este imperativo ético que está inscrito en el código genético de la Unión Europea, sino también, señor Presidente, por nuestro propio interés porque de nada sirve viajar en primera clase si en clase turista hay un pasajero que viaja con una bomba en el maletín.